Señor Presidente, celebro que este debate esté teniendo lugar en presencia de la Comisión, pero lamento que no esté aquí el representante del Banco Central Europeo, que tiene mucho que decir, porque podría ilustrar con su experiencia que, cuando el Banco Central Europeo actúa con decisión, las tensiones sobre el euro se relajan. Ello quiere decir a su vez que esas tensiones tienen más que ver con la voracidad de los especuladores que con los fundamentos de las economías afectadas, lo que incluye a los países periféricos, y España es un buen ejemplo. Ha sido mencionado aquí en muchas ocasiones, porque España, en el momento de estallar la crisis, no tenía un problema de déficit público ni de cuentas públicas ni de deuda pública acumulada.

Estamos muy por debajo de la media de la Unión e incluso había liquidado con superávit los tres ejercicios presupuestarios inmediatamente anteriores.

Fue la crisis financiera la causa, y no la deuda ni el déficit el origen de las dificultades financieras de España, lo que pone de manifiesto la importancia de que el Banco Central Europeo despliegue actuaciones rotundas, con determinación, con decisión, actuando como cortafuegos, actuando como dique de contención contra la especulación contra el euro.

El diagnóstico y la terapia han sido un rotundo y estrepitoso fracaso, y la paciencia de millones de europeos se ha agotado ya, especialmente la de los más jóvenes. Tiene que producirse un cambio y tiene que producirse ahora.